Concernant ce dernier point, je n'étais pas au courant. Si j'ai des informations, je serai sans doute satisfait de pouvoir intervenir. En ce qui concerne la question du lait, vous avez raison, Madame la députée.

Jusqu'à présent, nous n'avons identifié aucun cas de nourriture contaminée à des niveaux qui puissent représenter des menaces pour la santé de nos consommateurs, et nous continuerons à appliquer les normes les plus élevées concernant cette question.